Każdego roku dziesiątki tysięcy młodych ludzi korzysta z możliwości wyjazdu do innego państwa członkowskiego w celu podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia cennego doświadczenia naukowego i zawodowego, a także zasmakowania życia w innej części kontynentu. Ze zmian zaproponowanych przez sprawozdawczynię w procesie legislacyjnym popieram szczególnie dwie po pierwsze, należy zwiększyć elastyczność mobilności studentów i dostosować ją do nowej struktury studiów prowadzonych procesem bolońskim. Z rozmów przeprowadzonych z młodzieżą w Polsce wiem, że dotychczasowe wymogi ogromnie utrudniają wyjazd na zagraniczną uczelnię w czasie studiów drugiego stopnia. Po drugie, dobrym pomysłem jest wprowadzenie w ramach programu ERASMUS dla wszystkich możliwości studiowania na zagranicznych uczelniach więcej niż jeden rok. Ułatwi to mobilność studentów w ramach kierunków realizowanych wspólnie przez kilka europejskich uczelni. Jedyne co budzi moje wątpliwości, to fakt, że program ERASMUS w dużej mierze koncentruje się na szkolnictwie wyższym. Pamiętajmy, że inne sektory szkolnictwa są równie ważne, szczególnie w sytuacji tak ogromnego bezrobocia wśród ludzi młodych. Również ważne jest zdobywanie międzynarodowego doświadczenia przez młodych przedsiębiorców. Takiego rozwiązania brakuje w Unii Europejskiej. Przewodniczącej Komisji Kultury Doris Pack dziękuję za 25 lat poświęconych najlepszemu programowi w Unii Europejskiej, jakim jest ERASMUS.